landið allt á fimm ára fresti og leggja hana fyrir alþingi þetta er önnur náttúruverndaráætlunin sem lögð er fram sem tillaga til þingsályktunar en gildistími fyrstu náttúruverndaráætlunar var tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og átta þessi náttúruverndaráætlun eins og sú fyrsta er byggð á vísindalegum gagnagrunnum kortlagningu á náttúru íslands greiningu á alþjóðlegum skuldbindingum og faglegu mati á verndargildi náttúruminja í þeim tilgangi að koma upp neti friðlýstra svæða sem tryggi verndun lífríkis og jarðminja sem þarfnast verndar áherslur og markmið náttúruverndaráætlunar miða að hluta til að því að framkvæma tvö þúsund og tíu markmiðin um verndun líffræðilegrar fjölbreytni

flest svæðanna á áætluninni er hins vegar áætlað að friðlýsa í því skyni að vernda sjaldgæfar plöntur og vaxtarstaði þeirra einnig er lagt til að friðlýstar verði hundrað sextíu tegundir mosa fléttna og háplantna sem er mesta friðun tegunda sem ráðist hefur verið í gerð er tillaga um eitt svæði vegna jarðfræðiminja en það er langisjór og móbergshryggir í nágrenni hans það svæði verði hluti af vatnajökulsþjóðgarði en hið sama gildir um þrjú önnur svæði á áætluninni vatnajökulsþjóðgarður er nú þegar orðinn stærsti þjóðgarður evrópu og stærsta verkefni í náttúruvernd sem íslendingar hafa ráðist í síðan þessi náttúruverndaráætlun var til umræðu á alþingi í sumar hefur verið gerð breyting á tillögunni á þann veg að fjalllendi hoffells hefur verið friðlýst og sameinað vatnajökulsþjóðgarði og einnig er friðlýsing álftaness og skerjafjarðarsvæðisins með friðlýsingu gálgahrauns og strand og sjávarsvæða innan garðabæjar í kjölfar viðræðna við sveitarstjórn mýrdalshrepps var svæðið í undirhlíðum reynisfjalls afmarkað betur um búsvæði brekkubobbans og er sátt um þá skilgreiningu við heimamenn þá hafa fulltrúar umhverfisráðuneytisins náttúrufræðistofnunar íslands og umhverfisstofnunar rætt við helstu landeigendur egilsstaðaskógar til þess gera grein fyrir markmiðum og tilgangi friðlýsingar skógarins og hvaða þýðingu friðlýsing hefur í för með sér jafnframt hefur verið unnin áætlun um það hvernig

snæfjallaströnd til kaldalón við norðanvert ísafjarðardjúp er mikilvægt svæði fyrir margar sjaldgæfar háplöntur gerpissvæðið sem kennt er við austasta tanga íslands er þekkt fyrir sérstætt gróðurfar en á svæðinu finnast allnokkrar sjaldgæfar háplöntutegundir svæðið er vinsælt til útivistar tvö skógarsvæði á fljótsdalshéraði eru á náttúruverndaráætlun eyjólfsstaðaskógur og egilsstaðaskógur þau eru merkileg meðal annars fyrir fjölda sjaldgæfra fléttna sem þrífast sem ásætur á birki en að auki vaxa þar sjaldgæfar tegundir háplantna eins og fyrr greindi hefur verið rætt við landeigendur egilsstaða eitt um náttúruverndaráætlunin og þýðingu svæðisins ekki hefur náðst samkomulag við landeigendur um áætlunina en vegna mikilvægis svæðisins fyrir sjaldgæfar plöntutegundir er talið mikilvægt að ræða áfram við þá og hafa svæðið á áætluninni steinadal í suðursveit er lagt til að friðlýsa sem hluta af stækkun vatnajökulsþjóðgarðs en svæðið er fyrst og fremst verndarþurfi vegna gróðurfars og sjaldgæfra plantna þrjú svæði á hálendi íslands verða friðlýst einkum vegna sérstæðra og sjaldgæfra vistgerða ef áætlunin nær fram að ganga hvað eru vistgerðir kann nú einhver að spyrja vistgerðir eru landeiningar sem búa yfir ákveðnum eiginleikum hvað varðar loftslag berggrunn jarðveg gróður og dýralíf og henta mjög vel til að skilgreina svæði út frá náttúrufræðilegum forsendum og til að meta verndargildi þeirra

eru hluti skaftáreldahrauns með því að færa út mörk vatnajökulsþjóðgarðs sem áður tilheyrði friðlandi umhverfis lakagíga með því á að vernda svokallaða breiskjuhraunavist sem þekkist líklega ekki utan íslands en við íslendingar þekkjum sem samfelldar mosaþembur á hraunbreiðum því lífríki sem þær hýsa lagt er til að orravatnsrústir verði friðaðar en þar er að finna rústamýravist og sérstæðasta freðmýrasvæði landsins lagt er til að mörk friðlandsins í þjórsárverum verði færð út þannig að það nái yfir allt votlendi veranna þar með myndu bætast við nokkur rústamýrasvæði sem eru utan friðlandsins auk þess sem ákvæði stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar um verndun hins sérstæða votlendis veranna væru uppfyllt jafnframt yrðu friðlýsingarskilmálar þar styrktir og bann lagt við röskun innan svæðisins

til greina kemur að friða allan hofsjökul og tengja þannig þjórsárver og guðlaugstungur þessi rústamýrasvæði og varpsvæði heiðargæsa sitt hvoru megin við jökulinn að auki er lagt til að ráðist verði í almenna friðlýsingu þessara tveggja vistgerða breiskjuhraunavistar og rústamýravistar með vísun til fimmtugasta og þriðju grein náttúruverndarlaga nú er í fyrsta sinn lagt til að dýrategundir verði friðaðar samkvæmt lögum um náttúruvernd en þar er um þrjár tegundir sjaldgæfra hryggleysingja og búsvæði þeirra friðlýst verði búsvæði tjarnaklukku í tjörnum á innrihálsi í berufirði búsvæði bjöllutegundarinnar tröllasmiðs í undirhlíðum í nesjum og búsvæði snigilsins brekkubobba í hvannstóði undir reynisfjalli aðeins eitt svæði er í áætluninni þar sem áherslan er fyrst og fremst á jarðfræði langisjór og nánasta umhverfi hans verða friðlýst samkvæmt þingsályktunartillögunni og svæðið fellt inn í vatnajökulsþjóðgarð á svæðinu gefur að finna eins og víðar í þjóðgarðinum einstakt samspil jarðelds og jökla við landmótun eldgjársprungan liggur um svæðið austanvert en hún er lengsta gígaröð sem gosið hefur á landinu á sögulegum tíma langisjór sjálfur er þekktur fyrir náttúrufegurð hæstvirtur forseti þetta eru þau tólf svæði sem lagt er til að verði friðlýst á næstu fimm árum á grundvelli náttúruverndaráætlunar tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán við val á þessum svæðum voru hafðar til grundvallar tillögur nefndar sem skipuð var fulltrúum umhverfisráðuneytisins náttúrufræðistofnunar íslands og umhverfisstofnunar

friðlýsingin fellur sem best að annarri landnotkun samkvæmt náttúruverndarlögum skiptast friðlýst svæði í fimm flokka eftir eðli tilgangi og markmiði verndunar það eru þjóðgarðar friðlönd náttúruvætti fólkvangar og tegundir lífvera og búsvæði þeirra vistgerðir og vistkerfi

í friðlýsingarferlinu

á tímabilinu bar hæst stofnun vatnajökulsþjóðgarðs sem er ekki einungis stærsti þjóðgarður evrópu heldur án efa einn sá merkasti þar sem hvergi í álfunni er hægt að sjá landmótunaröfl elds og ísa að störfum með eins greinilegum hætti uppbygging þjóðgarðsins hefur hafist með myndarlegum hætti og ég tel víst að hann verði hornsteinn í ferðaþjónustu og ímynd landsins í framtíðinni og vegur hans og hróður muni vaxa enn hvað önnur svæði varðar þá er staðan ekki eins góð lokið hefur verið við friðlýsingu guðlaugstungna til álfgeirstungna og vatnshornsskógar í skorradal og á álftanes til skerjafjarðarsvæðinu er búið að friðlýsa gálgahraun og strand og sjávarsvæði í garðabæ

ljóst er að nokkur andstaða er meðal viðkomandi landeigenda við friðlýsingu sumra svæða og einnig má spyrja hvort friðlýsingarferlið sé of þungt í vöfum eða hvort áform um friðlýsingu kalli fram neikvæð viðbrögð ef til vill að óþörfu rétt er að nefna að nokkur svæði utan náttúruverndaráætlunar hafa verið friðlýst á undanförnum árum oft að frumkvæði sveitarfélaga sem sýnir að víða er skilningur og metnaður á sviði náttúruverndar ég hyggst sem umhverfisráðherra ræða væntanlegar friðlýsingar við sveitarstjórnir og heimamenn og skoða hvað hægt sé að gera til að þær gangi hraðar og auðveldar fyrir sig í ljósi reynslunnar tel ég líka rétt að umhverfisráðherra geri alþingi grein fyrir framkvæmd náttúruverndaráætlunar reglulega og oftar en á fimm ára fresti það verður að sjálfsögðu hægt

nú er unnið að gerð rammaáætlunar um verndun og nýtingu náttúrusvæða þar sem raða á mögulegum virkjunarkostum eftir hagkvæmni þeirra og verndargildi viðkomandi svæða þeirri vinnu lýkur í upphafi næsta árs og gefst þá tækifæri til þess að skoða mögulega friðlýsingu þeirra svæða sem metin eru verðmætust frá náttúruverndarsjónarmiðum eftir þeirri aðferðafræði sem notuð er í rammaáætlun og mati þeirra sérfræðistofnana sem unnið hafa grunnvinnu fyrir stjórn rammaáætlunar þar á meðal annars að meta verndargildi háhitasvæða en ljóst er að mörg verðmætustu náttúruverndarsvæði landsins eru háhitasvæði við verðum að meta hver þeirra við viljum nýta sem náttúrugersemar með náttúruvernd og hver við viljum nýta til raforkuframleiðslu samhliða framkvæmd náttúruverndaráætlunar tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán þarf að vinna að undirbúningi þriðju áætlunarinnar og styrkja vísindalegan grunn náttúruverndar með rannsóknum og mati á verndargildi hæstvirtur forseti áætlaður kostnaður við framkvæmd náttúruverndaráætlunar fyrir þau tólf svæði sem áætlunin tekur til er um sjötíu og fimm milljónir króna þar af er stofnkostnaður fimmtíu og sex milljónir króna en heildar rekstrarkostnaður er áætlaður um nítján milljónum króna eykst hann á tímabilinu eftir því sem friðlýsingum vindur fram

í þeim tilfellum munu verða lagðar fram fjárlagabeiðnir þar að lútandi

erlendra ferðamanna sem hingað kemur nefnir náttúruna sem helstu ástæðu heimsóknarinnar náttúran er samofin þjóðarvitundinni og verndun hennar er eins mikilvæg og verndun tungunnar og menningararfsins nú er verið að skoða hvort við getum aukið framlög til náttúruverndar með mörkuðum tekjustofnum svo sem af þeirri starfsemi sem helst nýtir náttúruverndarsvæðin eins og ferðaþjónustu ég tel að þar sé einfaldlega um eðlilegan viðhaldskostnað að ræða að náttúruvernd sé grundvöllur sjálfbærrar nýtingar þeirrar auðlindar sem felst í fegurð landsins lífríki og sérstæðum náttúrufyrirbærum uppbygging landvörslu göngustíga og fræðslu á friðlýstum svæðum gerir okkur kleift að byggja upp ferðaþjónustu samhliða verndun náttúrunnar sums staðar er friðlýsing einföld aðgerð þar sem sérstætt lífríki eða jarðmyndanir fá lagalega verndun með auglýsingu án mikilla kvaða eða framkvæmda á svæðinu á öðrum stöðum er æskilegt og jafnvel nauðsynlegt að ráðast í stígagerð og aðrar framkvæmdir og víða eru tækifæri til að byggja upp útivistarsvæði á friðlýstum svæðum í formi fólkvanga og jafnvel þjóðgarða verndun náttúru landsins er langtíma viðfangsefni sem er byggt á þekkingu á náttúrunni og virðingu fyrir henni og framkvæmt í samvinnu stjórnvalda landeigenda og alls almennings náttúruverndaráætlun er ekki eini þátturinn í því viðfangsefni en gegnir þar lykilhlutverki sú áætlun sem hér er lögð fram er byggð á vísindalegri þekkingu og faglegu mati á náttúru landsins og ég vonast til að umhverfisráðuneytið og stofnanir þess geti hrundið henni í framkvæmd í góðri samvinnu við landeigendur sveitarstjórnir og heimamenn á hverjum stað og með reglulegri upplýsingagjöf til alþingis sem ég vona að samþykki þessa tillögu hæstvirtur forseti ég hef farið yfir meginþætti tillögu til þingsályktunar um náttúruverndaráætlun tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán og legg til að þingsályktunin verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til annarrar umræðu og til umfjöllunar í háttvirtri umhverfisnefnd